Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Secrétaire général, je viens de conduire une mission d'étude et d'information au Mali, au nom de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP UE.

Or, même si un certain nombre de pays européens se sont mobilisés, il faut bien admettre que leurs engagements demeurent, souvent, en deçà des besoins, voire, dans certains cas, simplement déclamatoires.

Notre analyse nous conduit à lancer un appel pressant, pour que leurs contributions en hommes, en logistique et en matériel soient à la mesure de la prise de risque de la France et de l'enjeu que représente le conflit malien. Je veux le dire avec force la guerre qui secoue le nord du Mali est une guerre qui dépasse largement le Mali.

Nous ne pouvons pas laisser la France, seule, face à ce défi. Cette mission nous instruit sur un certain nombre de réalités qui vont, d'ailleurs, à contre courant d'un ressenti souvent approximatif de la réalité.

Tous ces mouvements se sont alliés pour le pire en fonction de leurs intérêts particuliers.

On le sait, le terrorisme est une menace globale. L'attentat d'Im Amenas en Algérie en est une illustration. Ma deuxième conviction est que nous ne pouvons pas sous estimer la posture et le statut particulier du capitaine Sanogo, promu président du comité militaire de réforme des forces de sécurité. Il reste un personnage inquiétant. Le mandat et la visibilité qu'on lui a confiés avec une grande légèreté, voire une grande imprudence, lui confèrent une capacité réelle de nuisance. Son rôle le met en contact, directement, avec toute la hiérarchie militaire, dont il se fait le porte voix syndical. Les partenaires internationaux ont tout intérêt à accélérer la restructuration de l'armée. Cela me paraît vraiment urgent. Ma troisième conviction, vous en avez parlé, c'est la transformation de la MISMA en force de maintien de la paix des Nations unies chargée de stabiliser le pays.

renforcé des Nations unies est incontournable à mes yeux. Ma quatrième conviction, comme le disait le ministre français de la défense, Jean Yves Le Drian, il y a deux jours, c'est qu'il faut entamer au plus vite le processus politique. Il a raison.

Il faut organiser des élections le plus rapidement possible et ne pas donner le champ à des explications ou à des prétextes pour les retarder. Ce serait, de mon point de vue, une erreur. Le chronogramme qui a été proposé par le gouvernement me paraît juste. Deuxième exigence, on l'a dit, il faut activer la commission de dialogue et de réconciliation. Je suis d'accord, Monsieur le Commissaire. Si l'on veut que ce soit une commission apaisante, il faut qu'elle soit inclusive bien entendu. La troisième exigence dont on n'a pas parlé, aujourd'hui, c'est l'absolue nécessité d'associer les pays du champ et de la région. Il n'y aura pas de stabilisation au Mali si on n'a pas inclus dans le processus tous les pays de la région. Enfin, cela vient d'être dit et je partage évidemment cet avis il serait grand temps que l'Europe puisse parler et agir d'une seule voix et puisse jeter les bases d'une armée européenne capable d'être projetée dans des champs d'opération de ce type là.